virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti háttvirtur utanríkisnefndar á þingskj fjögur hundruð sextíu og fimm mál tvö hundruð áttatíu og fimm um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu og þrjú tvö þúsund og þrjú um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn hér er um umhverfismál að ræða nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti með tillögunni er leitað heimildar alþingis til staðfestingar á ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu og þrjú tvö þúsund og þrjú frá tuttugasta og sjötta september tvö þúsund og þrjú um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn frá öðrum maí nítján hundruð níutíu og tvö og til að fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú fjögur e b frá tuttugasta og áttundi janúar tvö þúsund og þrjú um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál og niðurfellingu á tilskipun ráðsins níutíu þrjú hundruð og þrettán e b e samkvæmt ákvörðun tilskipunarinnar geta allir einstaklingar og lögaðilar óskað eftir aðgangi að upplýsingum um umhverfismál sem opinber yfirvöld ráða yfir og eru geymdar fyrir þeirra hönd án þess að þurfa að sýna fram á að þeir hafi hagsmuna að gæta efnisákvæði tilskipunarinnar taka mið af þeim hluta árósa samningsins frá tuttugasta og fimmta júní nítján hundruð níutíu og átta sem varðar aðgang almennings að upplýsingum um umhverfismál umhverfisráðherra hefur lagt fram lagafrumvarp til að innleiða tilskipunina í íslenskan rétt það er þingskj þrjú hundruð tvö hundruð tuttugu og eitt mál og er það nú til meðferðar í umhverfisnefnd alþingis en nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt en steingrímur j sigfússon háttvirtur þingmaður ritar undir álitið með fyrirvara